Cela fait en effet plus de deux années que nous travaillons au sein du Parlement de manière à la fois acharnée et offensive à la création d'un Fonds Asile, migration et intégration. Je m'associe à cet égard aux propos qui ont été formulés par mon prédécesseur, en remerciement à l'égard des rapporteurs fictifs qui nous ont accompagnés et de l'équipe de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, qui nous a également accompagnés tout au long de ce travail. À l'issue des négociations sur le Fonds Asile, migration et intégration, nous pouvons dire qu'avec ce nouvel instrument financier, l'Union européenne et ses États membres sont dûment équipés pour répondre de manière aussi bien solidaire que responsable aux défis de plus en plus transnationaux auxquels l'Europe continuera d'être confrontée au cours des sept prochaines années.

L'expérience a en effet montré que, du fait de leur diversité et de leur fragmentation, les règles qui régissent les programmes de dépenses avaient souvent été perçues comme inutilement complexes et difficiles à mettre en œuvre et à contrôler. Créer des fonds européens pour l'asile et l'intégration des migrants est une bonne idée, encore faut il pouvoir y avoir accès! De nombreuses organisations non gouvernementales ont par exemple fait valoir que les retards dans les procédures de paiement les ont mises en difficulté, les obligeant souvent à contracter des crédits auprès des banques ou bien, pire encore, à mettre la clef sous la porte. J'ai donc accueilli très favorablement la nouvelle dynamique de simplification et de rationalisation suggérée par la Commission dans sa proposition de novembre2011. Le Fonds Asile, migration et intégration s'appuie ainsi sur les trois instruments financiers de la période précédente le Fonds européen pour les réfugiés, le Fonds européen d'intégration et le Fonds européen pour le retour. Parmi ses objectifs stratégiques, le nouveau fonds contribuera àrenforcer le régime d'asile européen, à favoriser la migration légale dans l'Union, à promouvoir des stratégies de retour équitables et à approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres. Dans le cadre de ces objectifs, le fonds comporte désormais également une dimension extérieure, permettant de financer des actions menées dans les pays tiers ou les concernant. En revanche, si elle est positive, cette quête de simplification et d'adaptabilité était également source d'interrogations. Dès lors qu'elles sont désormais regroupées dans un instrument unique, comment s'assurer que les États membres ne privilégieraient pas davantage les activités de retour par rapport à celles liées à l'asile ou à l'intégration? Comment permettre également une participation effective de toutes les parties prenantes, entre autres les autorités locales et régionales, ainsi que la société civile, à la programmation, à la mise en œuvre et à l'évaluation des différentes activités menées? Comment mettre en place un mécanisme d'évaluation rigoureux pour s'assurer que les financements européens sont utilisés de manière appropriée et transparente, alors même que les États membres n'avaient pas défini d'objectifs ou d'indicateurs appropriés pour leur programme annuel? Enfin, encore une série d'interrogations lorsqu'il sera désormais possible de financer des actions à l'extérieur de l'Union, comment veiller à la cohérence de ces actions avec d'autres politiques européennes, notamment de développement, et comment éviter que les États ne soient tentés par une politique du bâton et de la carotte qui subordonnerait en quelque sorte l'aide au développement aux efforts des pays étrangers en matière de retour et de contrôle aux frontières? Faisant écho aux inquiétudes soulevées, nous sommes parvenus, au Parlement, au terme d'une négociation intense, à obtenir une répartition juste et transparente des financements entre les différents objectifs du fonds, en prévoyant qu'un pourcentage minimum des ressources soit alloué respectivement aux politiques d'asile et d'intégration.

Les ONG et les organisations internationales concernées dans le cadre des partenariats participeront au développement et à la mise en œuvre du fondset du suivi au niveau national. Nous avons obtenu le renforcement d'une approche axée sur les résultats, qui ne se contentera pas d'avoir une vision comptable des actions menées, mais qui privilégiera également une évaluation qualitative de leurs réalisations.